Señora Presidenta, una vez más nos congratulamos de las mejoras introducidas precisamente por el intenso diálogo entre el Tribunal de Cuentas, la Comisión y, desde luego, el Parlamento Europeo.

Pero me interesaría también, porque hemos tenido información de que algún caso se ha trasladado a la OLAF en relación con el Comité Económico y Social. Y me gustaría conocer la opinión sobre el aumento significativo de personal en el Comité de las Regiones precisamente entre los años 2009 y